Asielrecht voor een relatief klein aantal vluchtelingen wordt verward met de migratiewens van vele miljoenen mensen.

Het gooit de interne mobiliteit in de EU op één hoop met de ontvolking van Syrië en het suggereert dat de lidstaten van de Europese Unie te weinig migranten toelaten. Het verslag heeft nergens ook maar een suggestie dat er grenzen aan de groei van het aantal migranten zijn.

Nu al zijn westerse landen nauwelijks in staat om te gaan met de massamigratie. We lezen in dit verslag dat er vanwege die migratie in ieder land van de EU nog heel veel extra moet gebeuren op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, kinderbescherming, huisvesting, sociale inclusie, justitie, werkgelegenheid, sociale bescherming, maar dit zijn zaken die in de lidstaten van de Unie nu al onder druk staan. Met voortgaande massamigratie zullen deze zaken verdwijnen in plaats van verbeteren. De Verenigde Staten nemen een miljoen migranten per jaar op.

De Verenigde Staten zijn echter uit deze onderhandelingen gestapt.